Diciannove milioni sono i disoccupati nell'area euro, di cui il 40 per cento sono giovani.

Questi sono i veri problemi che la nostra gente deve affrontare ogni giorno, che non si risolvono certo con più Europa, con il fiscal compact con la politica dell'austerità o col pareggio di bilancio. Servono regole chiare e uguali per tutti, altrimenti le nostre imprese saranno distrutte dalla concorrenza sleale, dal dumping sociale, dalle tasse e dalla burocrazia. I cittadini hanno oggi una sola certezza hanno vissuto nell'illusione che l'Unione europea avrebbe aiutato la situazione economica e migliorato la loro vita, ma ora si sono svegliati, il sogno è finito e stanno vivendo un incubo economico senza precedenti che non si sa se e quando finirà. O si cambia rotta velocemente o sarà la storia a decretare la fine dell'euro e la morte dell'Europa.